Señora Presidenta, hoy es un día muy significativo para hablar de igualdad entre hombres y mujeres porque celebramos el Día Internacional de la Mujer recordando a quienes hace 100 años lucharon por los derechos laborales y económicos y por el voto femenino. Hemos avanzado mucho en estos 100 años, pero queda mucho por hacer y la verdadera igualdad es todavía un sueño y la discriminación de la mujer es un hecho real. Creo que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, podemos hacer mucho más para conseguir la verdadera emancipación de la mujer, porque hay muchas mujeres en el mundo que tienen su derecho a vivir amenazado, su dignidad violada y su libertad negada. Permitidme que, en este Día Internacional de la Mujer, muestre mi apoyo y mi esperanza a todas las mujeres que en la revolución del norte de África están luchando por sus derechos democráticos. Porque la mujer no puede valer la mitad de un hombre, ni en los países árabes, ni en ningún sitio del mundo. Por tanto, valemos lo mismo y merecemos lo mismo.

Aunque haya muchos que no quieran verlo, es una realidad que hay mujeres que cobran la mitad que los hombres, que la violencia doméstica afecta sobre todo a las mujeres y a los niños. Y, repito, hay que seguir denunciando en este Parlamento todos esos hechos y, desde luego, yo prometo que voy a seguir trabajando.